virðulegi forseti ég mæli hér fyrir þingsályktun um að innleidd verði formleg fjármálaregla við stjórn ríkisfjármála á íslandi tilgangur reglunnar er að koma ríkisfjármálum í fastari skorður að fjármálastefnan styðji betur við peningamálastefnuna að skapa skilyrði fyrir lægri vöxtum á íslandi til frambúðar að skapa skilyrði til minni hagsveiflna minni óvissu og aukins hagvaxtar

krónan geti þjónað sem lögeyrir á íslandi fjármálareglan felst í því að ríkisútgjöld vaxi ekki meira á ári sem nemur meðalhagvexti á mann næstliðin tíu ár eingöngu verði heimilt að víkja frá þessari reglu í undantekningartilfellum og þá með minnst tveir þriðju hlutum atkvæða á alþingi þróun gengis krónunnar undanfarin ár hefur verið með þeim hætti að margir af snúist á þá skoðun að eina færa leiðin í gjaldmiðlamálum íslendinga sé að ganga í evrópusambandið og taka upp evrur það er röng niðurstaða nær sömu skilyrði þurfa að ríkja í efnahagsmálum þjóðarinnar til að evran henti sem þjóðargjaldmiðill og þurfa að vera fyrir hendi til að krónan geti gegnt því hlutverki til að evra gagnist íslendingum sem gjaldmiðill þarf hagstjórnin að vera með þeim hætti að hún sé trúverðug og skapi stöðugleika annars gæti farið fyrir íslandi eins og grikklandi og írlandi munurinn á þessum tveim gjaldmiðlum í hagstæðu efnahagsumhverfi er að krónan verður áfram fljótandi hugsanlega seigfljótandi og þjónar áfram því hlutverki sínu að aðlaga hagkerfið en upptaka evru er fastgengisstefna fastgengisstefna kallar á að hagkerfið sé lagað að vinnumarkaði sem leiðir oftar en ekki til atvinnuleysis í óáran jafnframt eru hagkerfi fljótar að jafna sig ef aðlögun hefur átt sér stað með gengisbreytingum en ef hún tengist vinnumarkaði vegna tregbreytileika launa galli við krónuna og fljótandi gengi er hins vegar eðli máls samkvæmt meiri sveiflur þær sveiflur er hins var hægt að hemja með réttri hagstjórn og þar með getur krónan þjónað vel sem gjaldmiðill fyrir íslendinga margir hafa kennt krónunni um þá rússíbanareið sem íslensk peningamálastefna hefur verið í undanfarinn áratug þar hafa menn fundið rangan sökudólg gjaldmiðill allra ríkja endurspeglar undirliggjandi hagstjórn og því er rangt að tala um að tiltekið efnahagsástand sé gjaldmiðlinum að kenna

gjaldmiðilsvandamál íslendinga endurspegla þá óstjórn sem hefur verið í efnahagsmálum undanfarin ár nákvæmlega eins og á grikklandi og írlandi til að leysa þann hagstjórnar og gjaldmiðilsvanda sem íslendingar búa við er hér lagt til að tekin verði upp formleg fjármálaregla eins og áður segir sem styður við peningamálastefnuna á þann hátt að ekki þurfi að beita vaxtatækjum seðlabankans á eins afdrifaríkan hátt og verið hefur fjármálareglan eins og áður segir felst í því að ríkisútgjöld vaxi sem nemur meðalhagvexti á mann undanfarin tíu ár óháð árferði ef þessi regla væri við líði yrði ríkissjóður rekinn með afgangi í góðæri en halla í óáran reglan mundi draga úr hagsveiflu og minnka álagið á peningamálastefnuna nú býr svo við að rannsókn sem greinar frá í fylgiskjali við þessa þingsályktun má draga þá ályktun að ef reglunni hefði verið fylgt árin nítján hundruð sextíu og fjögur til tvö þúsund og eitt tvö þúsund og eitt markar það tímabil þegar verðbólgumarkmiðið var tekið upp hefðu hagsveiflur árin nítján hundruð sjötíu og átta til tvö þúsund og eitt orðið um þriðjungi minni en raun varð notkun reglunnar hefði haft þjóðhagslegan ávinning í för með sér sem falist hefði í aukinni framleiðslu minni óvissu jafnari neyslu og meiri efnahagslegri velferð niðurstöðurnar gefa einnig til kynna að fjármálastefnan styður mun betur við peningamálastjórnina ef reglunni er fylgt og að ekki þyrfti að stunda jafn harða peningamálastjórn og ef hennar nyti ekki við vextir seðlabanka hefðu að öðru jöfnu verið stöðugri og lægri þannig sýnir rannsóknin að sveiflur á vöxtum seðlabankans hefðu getað verið allt að helmingi lægri en raun varð á og þar með sveiflur á gengi krónunnar sem endurspeglar hve miklu minni óvissan hefði verið fyrir allt atvinnulíf og heimili ef reglunni hefði verið fylgt samanlagt núvirði aukinnar vergrar landsframleiðslu vegna reglunnar þessi ár hefði verið um sextán hundruð milljarðar króna það er rúm landsframleiðsla ársins tvö þúsund og níu reglan er í fullu samræmi við niðurstöður rannsóknarnefndar alþingis og það ákall sem þingmannanefndin sem fjallaði um skýrslu rannsóknarnefndar alþingis gaf hér fyrir nokkru síðan þrátt fyrir að hér sé til fjármálaregla sem hemur hagsveifluna léttir álagið f peningamálastefnunni og lágmarkar þar með sveiflur í gengi er mikilvægt að undirstrika að endurbæta verður þá peningamálastefnu sem fylgt hefur verið undanfarin ár jafnframt þarf að endurskoða lagaumgjörð þá sem umlykur fjármálamarkaðinn

hvernig framfylgja á fjármálareglu eins og þeirri sem hér hefur verið sett fram á vettvangi stjórnmálanna sagan sýnir okkur að stjórnmálamenn eru tregir til að binda hendur sínar þegar kemur að útgjöldum freistingin fyrir ríkjandi stjórnvöld á hverjum tíma til að gefa í í aðdraganda kosninga er mikill það eykur líkurnar á endurkjöri þá getur þrýstingur frá hagsmunaaðilum orðið stjórnmálamönnum um megn þegar kemur að mótstöðu við útgjaldaaukningu sjóndeildarhringur stjórnmálamanna er oftar en ekki fram að næstu kosningum því þarf að koma á böndum á þá líkt og ódysseifur lét binda sig við mastrið til að freistast ekki af söng sírenanna nú er kjörið tækifæri til að binda slíkar reglur í stjórnarskrá auðvitað þarf þó alltaf að vera svigrúm ef eitthvað óvænt kemur upp á hugsa mætti sér ef reglan sem lýst er hér að framan er stjórnarskrárbundin þyrfti aukinn hlutaþingmanna til að fara á svig við regluna til að mynda samþykki tveggja þriðju hluta þingmanna þyrfti til að víkja mætti frá reglunni undir hvaða aðstæðum þyrfti að víkja frá reglunni það er auðsætt það væri til dæmis við einhverra astórkostlegar efnahagslegar hamfarir við náttúruhamfarir eða eitthvað annað óvænt ef það liti hins vegar út fyrir að það ætti að brjóta regluna án þess að um einhvers konar ófyrirséð atvik væri að ræða mundi stjórnarandstaða beina athygli að því að um stjórnarskrárbrot væri að ræða þannig mundi pólitískur

stjórnvöld í mörgum löndum hafa í gegnum tíðina reynt að innleiða reglur sem þessar segja má að maastricht skilyrðin séu greinar af sama meiði þá hafa þjóðverjar og svisslendingar gengið svo langt að innleiða í stjórnarskrá sína að ekki megi reka ríkissjóði landanna með halla jafnframt hafa mörg fylgi bandaríkjanna innleitt reglu á svipuðum nótum og þjóðverjar og svisslendingar einnig þarf að tryggja að stjórnvöld geti ekki farið á svig við regluna með því að færa ráðstafanir utan efnahagsreiknings því ætti að taka upp að nýju kynslóðareikninga á íslandi en þeir varpa ljósi á stjórnvaldsaðgerðir sem leiða til útgjaldabreytinga í framtíðinni ávinningurinn af fjármálareglunni kemur fram í minna álagi á peningastefnuna eins og áður segir lægri og stöðugri vöxtum og þar með stöðugra gengi þessi stöðugleiki og minni óvissa leiðir aftur til meiri framleiðslu og efnahagslegrar velferðar til langs tíma litið reglan leiðir einnig til þess að hægt er að framfylgja maastricht skilyrðunum mun betur en ella og þá yrði fyrr hægt að taka upp evru á íslandi en það sem meira er um vert reglan mundi leiða til mun betri hagstjórnar og þar með yrði krónan raunhæfari kostur sem þjóðargjaldmiðill en nú er því að gjaldmiðill endurspeglar ekkert annað en undirliggjandi stjórn